Ma qui siamo a Scherzi a parte? Un attimo fa abbiamo parlato degli immigrati della Birmania.

Ecco, questo è il problema dell'Europa.

Invece di preoccuparci dello Swaziland, preoccupiamoci delle nostre aziende, dei nostri anziani, dei nostri giovani, di qual è il futuro dell'Europa, di che cosa dobbiamo fare per andare avanti meglio, non di paesi sconosciuti! Che poi, alla fine della fiera, qua si perde tempo, si fanno proposte di risoluzione che poi alla fine non servono a niente se non a portarle al bagno, perché non servono a niente queste cose! A questi due signori e al governo dello Swaziland di quello che facciamo qua oggi non gliene frega un tubo!